Io vorrei dire al Presidente Macron che se noi oggi abbiamo un governo che a lui non piace per nulla, e che peraltro non piace neanche a me, e vorrei dire agli altri membri del Consiglio che se abbiamo questo governo qua, forse è anche per le politiche che molti Stati hanno fatto contro l'Italia, non aiutando il nostro paese negli anni passati.

Mentre ai colleghi del Movimento 5 Stelle vorrei chiedere dove siete finiti?

Perché non è qua a prendere la proposta del Parlamento europeo sulla riforma del trattato di Dublino e a portarla in Consiglio? Questo dovrebbe fare il nostro paese, come ha fatto negli anni passati!